Pewnie wszyscy chcemy stawiać na rozwój innowacyjny oparty o nowe technologie, badania naukowe, ale jest dużo regionów, które muszą dokończyć budowę czy unowocześnić swoją infrastrukturę, aby stworzyć warunki dla rozwoju gospodarki innowacyjnej, konkurencyjnej, dla przedsiębiorczości, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw.